Signor Presidente, onorevoli colleghi, forse non tutti sanno che le donne in Iran, fino agli anni '70, erano come noi, si vestivano come noi e potevano accedere all'educazione esattamente come noi. Poi a un certo punto, nel 1979, è arrivato il regime, si è creata la Repubblica islamica e, in nome della religione, i diritti delle donne sono stati totalmente calpestati, portandole nel Medioevo. Considerate che le nazionali femminili di basket, calcio o pallavolo oramai giocano con il velo. Poi qualcuno vi verrà a raccontare che il velo è una scelta, ma non è così! Il velo è oppressione, è sottomissione, le donne non vogliono mettersi il velo, non vogliono coprirsi. Noi siamo fermamente dalla parte degli attivisti che, quotidianamente, lavorano per difendere i diritti e gridano quello che sta succedendo, cercano in qualche modo di combattere la sottomissione della donna in quei paesi. L'Europa, devo dire, troppo spesso per buonismo, o anche un po' per paura, è stata zitta, non è intervenuta in tutti quei paesi islamici che sottomettono costantemente i diritti della donna. Penso che noi non possiamo girare la testa, dobbiamo combattere per le donne e non possiamo assolutamente stare in silenzio.